Doamna președintă, lumea s a schimbat, asta poate fi un lucru bun, dar copiii sunt cei mai vulnerabili și asta sigur nu este bine și sunt multiple îngrijorări. În primul rând, legate de conținutul internetului, și aici vorbesc despre pedofilie, despre pornografie infantilă, despre hărțuire și șantaj. În al doilea rând, este vorba de durata folosirii acestui internet, pentru că, din păcate, eu sunt în situația de a trata la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu din Iași tot mai mulți copii cu fenomene de dependență de internet sau cu afecțiuni neurologice complicate sau declanșate de utilizarea abuzivă a internetului.